V súvislosti so situáciou v Sýrii by som chcela upozorniť na zaujímavý rozdiel medzi dvoma rezolúciami. Keď sme rozprávali o utečencoch v Sýrii boli to konkrétne opatrenia na mori, vo vízovej politike či humanitárnej pomoci. Ale keď hovoríme o neustále prenasledovaných kresťanoch, dookola vyjadrujeme obavy a znepokojenie. Pritom len ja sama som opakovane upozorňovala na to, že náboženská neznášanlivosť a prenasledovanie kresťanov je systémový problém takmer vo všetkých väčšinovo moslimských krajinách.

Ochrana kresťanov a náboženskej slobody sa preto musí stať jednou zo zásadných podmienok slobody a našej pomoci týmto krajinám. Naša diplomacia musí robiť viac preto, aby tieto podmienky naši partneri začali brať vážne.